Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ayant travaillé sur le nouveau cadre budgétaire et dans la commission de l'emploi et des affaires sociales, j'avais de grandes craintes concernant l'avenir de ce Fonds d'ajustement à la mondialisation.

Grâce à la négociation menée avec fermeté par notre rapporteure que je félicite pour son travail par notre présidente de commission, par les rapporteurs fictifs, mais aussi par quelques alliés parmi les négociateurs au Conseil, ainsi qu'avec l'aide de la Commission, on a pu assurer la pérennité du Fonds,

avec le taux de cofinancement, qui a été porté à 60 avec les jeunes des régions sinistrées qui pourront être aidés par ce Fonds avec les travailleurs qui pourront reprendre leur activité, leur entreprise, aidés par le Fonds. Mais nous ne sommes pas contents sur tout. Premièrement, les moyens financiers consacrés au FEM devraient être renforcés de manière significative, afin de pouvoir répondre aux besoins. Deuxièmement, le Fonds devrait, demain, pouvoir jouer un rôle réel dans le processus de restructuration, afin de devenir un outil anticipatif de dépistage des restructurations et d'aide au processus de réaffectation des travailleurs et ainsi d'éviter ces licenciements.